virðulegi forseti á þingskjali tvö hundruð fjörutíu og tvö ber ég fram tvær fyrirspurnir til hæstvirts heilbrigðisráðherra um kostnað af áfengisnotkun þar sem í fyrri spurningunni er spurt hver er árlegur kostnaður þjóðfélagsins af áfengisnotkun og í þeirri síðari

lítra en nýrri tölur hef ég ekki undir höndum virðulegi forseti þannig að ég get ekki vitnað til ársins tvö þúsund og sex en mér segir svo hugur um að neyslan hafi heldur aukist en hitt það er fróðlegt að fá mat á því á þeim kostnaði sem hlýst af neyslu alkóhóls einmitt til að undirstrika að það er vímugjafi það er fíkniefni sem er ekki tekjulind fyrir ríkissjóð heldur útgjöld fyrir þjóðfélagið bæði ríkissjóð heimili og atvinnuvegi landsins þess vegna hafa stjórnvöld í flestum löndum skulum við segja haft uppi ákveðna stefnu til þess að takmarka kostnað samfélagsins af notkun efnisins vegna þess að menn treysta sér ekki til þess að reyna að útrýma notkun þess það var reynt fyrir um tæplega öld eða svo en tókst ekki og menn læra af reynslunni og hafa ákveðið að reyna fremur að hafa reglu sem takmarka skaðsemina fremur en að banna með þeirri heilbrigðisáætlun sem nú er í gildi fylgdi mat hagfræðistofnunar háskóla íslands um kostnað af áfengisnotkun eins og hann var metinn á þeim tíma á verðlagi ársins tvö þúsund og þar komst stofnunin að þeirri nálgun að kostnaður þjóðfélagsins væri á bilinu fimm komma sjö til sjö komma sjö milljarðar króna á verðlagi ársins tvö þúsund þá var neyslan fimm komma fimmtíu og sex lítrar á hvern fimmtán ára og eldri af hreinum vínanda en hefur aukist í sjö komma eitt eins og fram kemur en fyrsta markmiðið sem sett var í þeirri heilbrigðisáætlun sem var samþykkt og það segir sína sögu um áherslur alþingis á þetta mál var að minnka notkunina í fimm lítra eða um hálfan lítra þannig að það gefur svona nálgun sem hægt er að styðjast við tölur hafa einnig birst frá breskri stofnun um það hver kostnaður gæti verið þar í landi og hann gæti verið um þrettán milljarðar króna ef það kostnaðarmat er yfirfært á mannfjölda hér á landi